Signor Presidente, la situazione in Egitto continua ad essere drammatica e pare molto difficile intravedere oggi la soluzione a un conflitto che vede il paese letteralmente spaccato in due. Le cosiddette primavere arabe avevano suscitato troppi entusiasmi e approvazione in Occidente, che non riesce a capire che il Medio Oriente è un'area troppo sensibile per poter esprimere giudizi, che rischiano di essere affrettati e smentiti in breve tempo. L'Egitto veniva da decenni di governo autoritario di un solo uomo, che ha retto con l'appoggio incondizionato sia degli Sati Uniti che dell'Europa. La sua caduta, supportata proprio da questi ultimi, ha visto nuove elezioni e la vittoria dei Fratelli mussulmani, che abbiamo visto come hanno governato il rimedio è stato peggiore della malattia, a dimostrazione del fatto che un governo d'ispirazione religiosa mussulmana non sia sostenibile, soprattutto in un paese dove esiste un'ampia minoranza cristiana e un forte sentimento di laicismo istituzionale. Io mi voglio solo augurare che queste diverse anime possano trovare un accordo e risolvere una situazione che altrimenti rischia di compromettere la stabilità dell'intera area.